Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes por este informe y por el buen resultado. Con la aplicación del artículo 50, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Pesca han trabajado de manera conjunta. Ello ha mejorado el documento inicial, le ha dado coherencia y ha hecho honor al título, porque es un texto integral sobre la política marítima. El programa tiene un objetivo general tomar decisiones de forma coordinada, coherente, transparente y sostenible en relación con mares, regiones costeras, insulares, ultraperiféricas y en los diferentes sectores marinos y unos objetivos concretos para su desarrollo avanzar en la gobernanza marítima integrada y desarrollar los instrumentos de intercambio de información para mejorar la vigilancia marítima y la protección del medio ambiente, entre otros, con una dotación financiera que esperemos que continúe y aumente a partir del año 2014. Todo ello, para lograr crecimiento económico, cohesión social y desarrollo sostenible, con una dimensión internacional, pero con una garantía, porque el Consejo deberá presentar, para diciembre de 2012, su impacto en las políticas de la Unión, medir el resultado de nuestras decisiones. En definitiva, más gobernanza, más Europa.